breytta gjaldtöku stofnunarinnar eins og fara kom í umræðunni nauðsynlegt er að leggja einnig til breytingar á lögum um loftferðir og er tilgangurinn

um leið eru gerðar aðrar tímabærar leiðréttingar á ákvæðum laganna til samræmis við það sem gerst hefur í nágrannaríkjum okkar á þessu sviði meðal breytinga eru annars vegar reglur sem heimila flugmálastjórn að banna flug loftfara frá ákveðnum flugrekstraraðilum en frá einstökum ríkjum sem sett hafa verið á svonefndan svartlista evrópusambandsins reglur um flutning hreyfihamlaðra og þjónustu við á á flugvöllum svo og reglur um upplýsingar fyrir farþega um hver sé raunverulegur flytjandi hins vegar lúta breytingar frumvarpsins að því að styrkja lagastoð vegna evrópska flugsvæðisins að setja skilyrði fyrir umskráningu loftfara að viðkomandi hafi staðið í skilum á greiðslum gjalda til flugmálastjórnar að heimila flugumferðarstjórn í flugleiðsöguþjónustu og landamærastöð í stað tollhafnar vikið skal að einstökum atriðum frumvarpsins í fyrstu grein er kveðið á um heimild flugmálastjórnar íslands til að banna flug loftfara sem skrásett eru eða starfrækt frá tilteknum ríkjum og eða flugrekendum í íslenskrilofthelgi á grundvelli flugöryggis stofnuninni er gert að miðla upplýsingum um slíkt bann til almennings alþjóðlegra stofnana og ríkja nánar skal kveðið á um setningu slíks banns skilyrða framkvæmd afléttingu þess og upplýsingamiðlunar í reglugerð ástæður þessarar greinar eru nýlegar reglur evrópusambandsins sem verða á næstunni innleiddar í e e s samninginn samtök flugmálastjórna í evrópu ecac og flugöryggissamtök evrópu jaa hafa allt frá árinu nítján hundruð níutíu og sex haft forgöngu um að aðildarríkin geri úttektir á erlendum loftförum og flugrekendum sem hafa viðkomu í ríkjum þess í því skyni að auka flugöryggi með slíkum úttektum er leitað staðfestingar á því að loftför og áhafnir sem lenda í aðildarríkjum uppfylli viðauka við chicago samninginn sem hefur að geyma lágmarksreglur um viðmiðun um flugöryggi evrópusambandið gaf út tilskipun árið tvö þúsund og fjögur um framkvæmd og skýrslugjöf og árið eftir nýja tilskipun um setningu og afturköllun slíks banns upplýsingamiðlun og um varnir flugrekenda sem fyrir slíku banni verður gert er ráð fyrir að sambærilegt bann verði innleitt með ákvörðun flugmálastjórnar en samkvæmt lögum um loftferðir númer sextíu nítján hundruð níutíu og átta hefur flugmálastjórn ekki slíka heimild í dag núgildandi heimildir ná einungis til þess að aftra för loftfars sem ekki telst lofthæft frá íslensku yfirráðasvæði samanber hundrað þrítugasta og fimmtu grein núgildandi laga þá er sérstök heimild í fjórða grein laganna þar sem samgönguráðherra er heimilt þegar brýna nauðsyn ber til svo sem vegna almannaöryggis eða allsherjarreglu að takmarka eða banna loftferðir almennt eða um hluta af íslensku yfirráðasvæði heimild þessi er annars eðlis og beinist að flugsamgöngum almennt en ekki að því að banna einstökum flugrekendum eða loftförum för um íslenska lofthelgi annarrar greinar frumvarpsins kveður á um breytingar á annarri málsgrein tíundu grein laganna sem fjalla um heimildir til skráningar loftfars hér á landi sem íslenskum flugrekanda er heimilt að nota í rekstri sínum ef það er í eigu einstaklinga með ríkisfang og heimilisfesti í tilteknum ríkjum sem ísland hefur samið við vegna þessa í núverandi ákvæði er vísað til tveggja samninga og til að komast hjá frekari breytingum á ákvæðinu er lagt til almennara orðalag svo ekki þurfi að koma til langrar upptalningar í lagatextanum á þeim samningum sem ísland er aðili að einnig er kveðið á um breytingar á þriðju málsgreinar tíundu greinar þar sem meðal annars er veitt aukið svigrúm til skráningar loftfars hér á landi

meðal nýmæla frumvarpsins eru ákvæði fjórðu grein er varða rétt fatlaðra og hreyfihamlaðra en nauðsynlegt að setja skýra lagastoð fyrir nýrri reglugerð evrópusambandsins sem býður innleiðingar í íslenskan rétt það nýmæli er lögfest að komi til þess að synja þurfi fötluðum eða hreyfihömluðum farþega um flutning vegna þess að flugöryggiskröfur mæli gegn því eða ef stærð loftfars eða dyr þess rúma ekki farþega skuli flugrekandi umboðsmaður hans eða ferðaskrifstofa gera viðhlítandi ráðstafanir til að stinga upp á öðrum viðunandi möguleika á flutningi samkvæmt framangreindri reglugerð evrópusambandsins á farþegi rétt á að fá endurgreiddan farmiða eða breyta flugleið á áfangastað komi til synjunar um flutning þá er mælt fyrir skyldu rekstraraðila flugvallar til að veita fötluðum og hreyfihömluðum aðstoð á tilgreindum stöðum gert er ráð fyrir að þessi aðstoð verði fjármögnuð með gjaldi sem lagt verður á notanda flugvallar í samræmi við hlut hvers notanda af farþega sem um völlinn fer en í dag ber hver og einn flugrekandi ábyrgð á þjónustu fatlaðra viðskiptavina sinna í gildi eru nú reglur um hámarksfjölda fatlaðra eða hreyfihamlaðra um borð í loftförum og verður hún endurskoðuð í ljósi hinna breyttu reglna þá er í fimmtu grein kveðið á um heimild til setningu skipulagsreglna innan flugvalla en núverandi heimild nær aðeins til setningar slíkra reglna er varða ýmis mannvirki utan flugvalla

í níundu grein frumvarpsins er einnig nýmæli sem kveður á um að við bókun farseðils skuli samningsbundinn flytjandi upplýsa farþega um nafn hins eiginlega flytjanda verði breytingar á eftir að bókun hefur farið fram skal samningsbundinn flytjanda upplýsa farþega svo fljótt sem kostur er það færist sífellt meira í vöxt að annar flytjandi annist og starfræki loftflutning en sá sem samdi á farþega upphaflega um flutninginn í sumum tilvikum semur flytjandi við flugrekanda um flutning í öðrum tilvikum er um að ræða tilfærslu á milli flugrekenda svo sem vegna bilunar eða annars ófyrirséðs atviks er hér sú skylda lögð á samningsbundinn flytjanda það er þann aðila sem semur við farþega um flutning að hann upplýsi við bókun um nafn hins eiginlega flytjanda sé óljóst þegar bókun fer fram hver eiginlegur flytjandi er ber samningsbundnum flytjanda að tilkynna farþega um hinn eiginlega flytjanda um leið og slíkar upplýsingar fást staðfestar mikilvægt er að flugrekandi eða ferðaskrifstofa eftir atvikum upplýsi samningsbundinn flytjanda hver hinn eiginlegi flytjandi er verði breytingar á þeirri tilhögun sem farþega varðar áður en var áður tilkynnt um fái söluaðili ekki upplýsingar um eiginlegan flytjanda getur hann kveðið á um að hann sæti ekki ábyrgð vegna þessa að lokum vek ég athygli á nýmæli í síðustu grein frumvarpsins þar sem lagt er til að ríkisstjórninni verði heimilt að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæma viðurkenningu réttindaskírteina heimilda starfsleyfa og vottunar á sviði loftflutninga þessi breyting tengist aðild íslands að flugöryggisstofnun evrópu esa árið tvö þúsund og fjögur en í reglugerð evrópuþingsins og ráðsins um stofnun flugöryggisstofnunar evrópu er gert ráð fyrir tiltekinni samningsgerð um gagnkvæma viðurkenningu af hálfu framkvæmdastjórnar evrópusambandsins við þriðja ríki nauðsynlegt er að ísland geri sambærilega samninga við þriðju ríki samhliða evrópusambandinu til að tryggja hnökralausan rekstur íslenskra flugrekstraraðila er hér miðað við að samgönguráðherra fari með samningsgerðina ég hef nú farið yfir helstu ákvæði virðulegur forseti og helstu nýmæli frumvarpsins um breytingar á lögum um loftferðir breytingunum er ætlað að styrkja lagaumhverfi fyrir innleiðinga nýrra e e s gerða og um leið eru lagðar til nokkrar breytingar á skyldum flugrekenda gagnvart fötluðum um upplýsingaskyldu þeirra og um heimild fyrir ríkisstjórnina að semja um gagnkvæma viðurkenningu og ýmissa réttinda sem tengjast flugrekstri breytingarnar eru til þess fallnar að styrkja stjórn og eftirlit með flugrekstri og þær eru til þess fallnar að styrkja íslenska flugrekendur í þróun sinni og útrás á erlendum vettvangi virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar samgöngunefndar og vænti góðs samstarfs við þingmenn enda eru þingmenn einhverjir allra mestu ferðalangar sem ég þekki og þess vegna vænti ég þess